Het is zeer gedetailleerd en bevat verwijzingen naar gebarentalen, de voorkeurtaal van doven in Europa. Onze samenleving digitaliseert zeer snel en hierbij is het belangrijk dat onze talenrijkdom behouden blijft.